breytingu á lögum um tekjuskatt og lögum um staðgreiðslu opinberra gjalda með síðari breytingu og það liggur hér fyrir nefndarálit frá efnahags og skattanefnd nefndin hefur fjallað um þetta mál á allmörgum fundum og fengið fjölda aðila á sinn fund og sömuleiðis fengið margar umsagnir um málið helstu breytingar sem frumvarpið gerir ráð fyrir eru fyrstu að vaxtagreiðslur íslenskra skattaðila til aðila sem ekki hafa heimilisfesti hér á landi og bera því takmarkaða skattskyldu verði skattlagðar annars að eftirgjöf skulda samkvæmt nauðasamningi um greiðsluaðlögun skuli ekki teljast til skattskyldra tekna þriðja að heimilt verði að skattleggja tekjur félags sem heimilisfesti hefur á lágskattasvæði með tekjum íslensks skattaðila sem á eða fer með umráð yfir því félagi fjórði að sjálfvirk upplýsingaskylda banka og fjármálafyrirtækja gagnvart skattyfirvöldum verði útvíkkuð frá því sem verið hefur frá samþykkt laga númer hundrað sextíu og fjögur tvö þúsund og átta og að hún taki til hvers kyns vaxtaberandi eigna og hvers kyns skulda fimmta að íslensku móðurfélagi verði skylt að veita skattyfirvöldum upplýsingar um viðskipti erlendra dótturfélaga eða útibúa sinna sem varða íslenska skattaðila og lögaðila í lágskattaríkjum sjötta að aðilum sem veita alþjóðlega skattaráðgjöf verði skylt að halda skrá yfir viðskiptavini sína sem skattyfirvöldum sé heimill aðgangur að á fundum nefndarinnar var um það rætt hvort skattlagning vaxta úr landi í samræmi við fyrstu grein frumvarpsins væri almenn regla í skattalöggjöf í okkar heimshluta eins og haldið er fram í almennum athugasemdum frumvarpsins reyndar töldu sumir þvert á móti að þessi skattlagning væri undantekning en í yfirferð fjármálaráðuneytisins kom fram að í ljósi tvísköttunarsamninga sem ísland hefur gert væri óhætt að tala um almenna reglu í þessu sambandi rædd voru þau sjónarmið sem fram komu að skattlagning vaxtagreiðslna úr landi mundi torvelda aðgang innlendra fyrirtækja að erlendu lánsfé að fengnum upplýsingum frá fjármálaráðuneyti bendir nefndin á í þessu sambandi að vegna tvísköttunarsamninga sem ísland hefur gert megi ætla að erlendi lánveitandinn muni í flestum tilvikum ekki bera neinn íslenskan skatt nefndin ræddi einnig um röksemdir sem liggja að baki skattlagningu vaxtagreiðslna úr landi meðal annars í ljósi þess að slíkum hugmyndum hafa stjórnvöld áður hafnað þá var rætt hvort ástæðulaust hefði verið að taka upp skattlagningu af þessum toga ef hér á landi giltu reglur um lágmarks eigið fé fyrirtækja nefndin vekur athygli á því að yfirlýstur tilgangur fyrstu grein frumvarpsins er að draga úr undanskotum frá skatti koma á meira jafnræði í skattframkvæmd og auka tekjur ríkissjóðs þá má á fundum nefndarinnar segja að hafi komið fram almenn ánægja með að eftirgjöf skulda samkvæmt nauðasamningi um greiðsluaðlögun verði skattfrjáls samanber aðra grein frumvarpsins hins vegar voru gerðar athugasemdir við þau ummæli í athugasemdum að þriðja tölulið tuttugasta og áttundu grein laga um tekjuskatt bæri að skilja samkvæmt orðanna hljóðan og á það bent að á liðnum árum hefði niðurfelling afskriftanefnda fjármálafyrirtækja ekki verið talin til skattskyldra tekna að höfðu samráði við fjármálaráðuneyti og ríkisskattstjóra og í ljósi núverandi aðstæðna í efnahagsmálum leggur nefndin til að umrædd grein tekjuskattslaga verði skýrð nánar og að ráðherra fái heimild til að samræma matsferli skuldaeftirgjafar þar

fyrir skuldum í umfjöllun nefndarinnar kom fram að svokallaðar cfc reglur frumvarpsins sem fjallað er um í þriðju greinar þess á ensku controlled foreign corporation væru ekki eins skýrar og vera bæri og í ljósi þess hversu sérhæft og flókið svið skattaréttarins þær snertu hefði verið æskilegt að viðhafa meira samráð við atvinnulífið við gerð þeirra vísað var til þess að óljóst orðalag greinarinnar gerði íslenskum skattaðilum erfitt fyrir að meta hvaða fjárfestingar féllu þar undir og að huga þyrfti að því að beiting þeirra samrýmdist meðalhófi í athugasemdum sem nefndinni bárust frá ríkisskattstjóra kemur fram að þessar reglur séu mikilvægar í baráttunni við skattundanskot og þann feluleik sem viðgengist hefur í kringum eignarhald á íslenskum lögaðilum telur nefndin í því ljósi og ekki síður í skugga efnahagshruns tímabært að þessar reglur verði lögfestar nefndin bendir á að málefni tengd skattaskjólum hafa lengi verið til umfjöllunar og í því sambandi er meðal annars bent á skýrslu um umfang skattsvika sem kynnt var á alþingi árið tvö þúsund og fjögur þá hafi komið fram að lögfesting þessara reglna sé í samræmi við þróun innan o e c d ríkja og byggist á norskri fyrirmynd sem falli vel að uppbyggingu tekjuskattslaganna hér á landi nefndin leggur til í ljósi athugasemda sem fram hafa komið að í reglugerð sem ráðherra setur á grundvelli lokamálsgreinar þriðju greinar frumvarpsins verði meðal annars tilgreind þau ríki og svæði sem greininni er ætlað að taka til og að nánar verði gerð grein fyrir hugtökunum eignarhald og stjórnunarleg yfirráð það var sem sagt niðurstaða nefndarinnar í umfjöllun að það væri eðlilegt að slíkur listi væri birtur í reglugerðinni í tengslum við fimmtu grein frumvarpsins komu fram athugasemdir þar sem áréttað var mikilvægi þess að upplýsingaskylda fjármálafyrirtækja væri ekki umfram það sem skattyfirvöld hefðu eðlilega eftirlitshagsmuni af samtök fjármálafyrirtækja tóku jafnframt fram að upplýsingar sem fyrirtækin búa yfir um viðskiptamenn sína væru viðkvæmar persónuupplýsingar sem almennt væri talið að væru bundnar þagnarskyldu starfsmanna samanber fimmtugasta og áttundu grein laga um fjármálafyrirtæki nefndin bendir á að persónuvernd hafi talið að fimmtu grein frumvarpsins ætti við gild rök að styðjast en lagt jafnframt til að gættum sjónarmiðum um friðhelgi einkalífs að ákvæðinu yrði takmarkaður gildistími til þriggja ára það komu fram athugasemdir við sjöttu greinar frumvarpsins um upplýsingaskyldu móðurfélags að það gæti skarast á við löggjöf í heimaríki þess dótturfélags sem hlut ætti að máli en þau rök komu fram fyrir ákvæðinu að móðurfélög væru ráðandi um starfsemi dótturfélaga sinna og gætu þar af leiðandi ráðið því hvernig miðlun upplýsinga væri háttað þeirra í milli til að hægt væri að afla upplýsinga um viðskipti íslenskra aðila við útibú íslenskra fjármálafyrirtækja þyrfti ákvæðið að vera í lögum hins vegar þyrfti að skoða í hverju tilviki fyrir sig hvort þetta ákvæði færi í bága við löggjöf í ríki dótturfélagsins það komu einnig fram athugasemdir við sjöttu grein að því er lýtur að upplýsingaskyldu aðila sem veita skattaráðgjöf að væru ósamrýmanleg þeim trúnaðarskyldum sem aðilar sem undir ákvæðið heyra bera gagnvart viðskiptavinum sínum þá var vísað til þess að aðilar sem krafnir væru upplýsinga af skattyfirvöldum ættu lögvarinn rétt til að bera faglegan ágreining undir dómstóla samanber ákvæði laga um tekjuskatt einnig kom fram að trúnaðarskyldan væri grundvöllur í viðskiptum endurskoðenda lögmanna og fjármálafyrirtækja og því gæti ákvæðið orðið til þess að fyrirtæki sem veita hér alþjóðlega skattaráðgjöf flyttust úr landi í umsögn frá skattrannsóknarstjóra um þetta álitaefni kemur hins vegar fram að við rannsókn ætlaðra refsiverðra brota hafi embættinu verið neitað um afhendingu gagna og upplýsinga tam af hálfu endurskoðenda og lögmanna nefndin bendir jafnframt á að upplýsingaskylda b liðar sjöttu grein sé skýrt afmörkuð og að baki henni búi ríkir almannahagsmunir sem gangi framar ákvæðum um trúnaðar og þagnarskyldu umræddra stétta frumvarpið gerir ráð fyrir að ákvæði þess um upplýsingaskyldu og upplýsingagjöf komi þegar til framkvæmda sem hafa mun þýðingu við rannsókn bankahrunsins þau ákvæði sem varða skattskyldu sem ekki var áður fyrir hendi koma til framkvæmda síðar að teknu tilliti til sjónarmiða um afturvirkni laga efnahags og skattanefnd leggur hins vegar til nokkrar breytingar á frumvarpinu leggur til að það verði samþykkt með breytingum sem gerð er grein fyrir í nefndarálitinu og ég ætla að reifa stuttlega fyrstu við aðra grein greinin orðist svo eftirfarandi breytingar verða á tuttugustu og áttundu grein laganna a á eftir orðinu eignaauki í þriðja tölulið kemur eða aukning ráðstöfunartekna b við þriðja tölulið bætist nýr málsliður svohljóðandi hið sama á við um eftirgefnar skuldir sem mælt er fyrir um í nauðasamningi til greiðsluaðlögunar samkvæmt tíunda kafla í lögum um gjaldþrotaskipti og fleira númer tuttugu og eitt nítján hundruð níutíu og eitt með áorðnum breytingum eða á annan fullnægjandi hátt er sannað að eignir eru ekki til fyrir að uppfylltum skilyrðum samkvæmt reglugerð sem fjármálaráðherra setur um hlutlægt mat á forsendum eftirgjafar skilyrði þess að eftirgjöf teljist ekki til tekna upplýsingagjöf samkvæmt nítugasta og annarrar greinar og fleiri annars við þriðju grein við lokamálsgrein greinarinnar bætist nýr málsliður svohljóðandi ráðherra skal birta lista yfir þau lönd og svæði sem skattlagning samkvæmt þessari grein tekur til þriðja við bætist ný grein er verði fimmtu grein svohljóðandi í stað orðanna fimmta til áttunda töluliðar í þriðju málsgrein sjötugustu og fimmtu grein laganna kemur fimmta til níundu tölulið fjórða við elleftu greinar á eftir orðinu ákvæði í fjórðu málsgreinar komi fimmta pétur h blöndal og ólöf nordal skrifa undir álitið með fyrirvara gunnar svavarsson og ragnheiður e árnadóttir voru fjarverandi við afgreiðslu málsins guðjón a kristjánsson sat fund nefndarinnar sem áheyrnarfulltrúi og styður þetta álit þetta er gert tuttugasta og fjórða mars tvö þúsund og níu og undir þetta álit skrifa árni þór sigurðsson björgvin g sigurðsson formaður pétur h blöndal með fyrirvara ellert b schram jón bjarnason helga sigrún harðardóttir og ólöf nordal með fyrirvara ég vil aðeins segja það í þessari umræðu herra forseti að ég tel að hér sé ákaflega þýðingarmikið mál á ferðinni þessu frumvarpi er fyrst og fremst ætlað að styrkja skattframkvæmd og vinna vegna skattundanskotum eins og kom fram í þeim greinum eða í þeim töluliðum sem ég rakti hér í upphafi um breytingar á frumvarpinu eru þeir allir liðir ætlaðir einmitt til þess að styrkja skattframkvæmdina og ég hygg að um þetta mál sé nokkuð góður samhljómur jafnvel þó að það hafi verið ólík sjónarmið sem komu fram í umræðum í nefndinni og í álitum umsagnaraðila á fundum nefndar það hafi komið fram ólík sjónarmið um einstaka þætti en ég hygg að það sé varla nokkur maður sem telur ekki rétt og eðlilegt að við gerum allt sem við getum til þess að styrkja skattframkvæmdina og koma í veg fyrir undanskot á skatti það eru ríkir almannahagsmunir sem þar eru í húfi það má kannski spyrja sig þeirra spurningar hvers vegna lög af þessum toga eða þessar breytingar sem hér eru lagðar til hafi ekki verið gerðar fyrir löngu síðan á tekjuskattslögunum og lögunum um staðgreiðslu opinberra gjalda og það er kannski ekki alveg einhlítt eða einfalt að fá að svara því sjálfur tel ég að það hefði verið fullt tilefni til þess að gera þessar breytingar

eftir þau áföll sem við höfum orðið í fjármálalífinu og efnahagslífinu hygg ég að það sé gríðarlega þýðingarmikið að við látum verða af því að samþykkja þær breytingar sem hér eru lagðar til á þessum lögum ég held að það megi þess vegna orða það þannig að þær séu tvímælalaust liður í því fyrir utan markmið frumvarpsins sjálfs með skattframkvæmdina á skattundanskotum séu þau líka liður í því að ná meiri sátt í samfélaginu um þessi málefni og séu liður í því einn af mörgum vissulega að gera upp ef svo má

svona það sem olli efnahagshruninu ég held sem sagt að við séum að stíga hér mjög mikilvægt og rétt skref í þessu efni og ég fagna því sérstaklega að um þetta mál er prýðilega góð samstaða í háttvirtri efnahags og skattanefnd enda þótt tveir nefndarmenn hafi undirritað álitið með fyrirvara sem þeir munu væntanlega gera grein fyrir hér í umræðum um málið þá er samhljómur um það að þetta mál beri að afgreiða og nefndin var einnig samhljóða í sínum breytingartillögum við frumvarpið

um greiðsluaðlögun í lögum um gjaldþrotaskipti og sömuleiðis þegar um er að ræða eftirgjöf skulda sem afskriftanefndir fjármálafyrirtækja taka ákvarðanir um á grundvelli reglna sem gert er ráð fyrir að fjármálaráðherra setji ég held að þetta sé mikilvægt ekki síst í ljósi þeirra aðstæðna sem núna eru í íslensku efnahagslífi það er mikilvægt að það sé engin réttaróvissa um skattalega meðferð slíkra hluta og þess vegna taldi nefndin mikilvægt að kveða skýrt á um það bæði í lagatextanum og eins í nefndaráliti eins og ég hef þegar rakið virðulegur forseti ég vil þakka nefndarmönnum í efnahags og skattanefnd fyrir ágæta samvinnu um þetta mál og þakka þeim fjölmörgu sem hafa komið að vinnslu nefndarálitsins starfsmönnum nefnda sviðs og þeim fjölmörgu aðilum sem komu til fundar við nefndina og þeim sem sendu umsagnir til nefndarinnar kom málið og hafa meðal annars átt þátt í því að gera það þá enn þá betur betra úr garði en upphaflega var þegar það var mælt fyrir því hér við fyrstu umræðu